Aber es werden auch neue Prioritäten gesetzt, und da möchte ich mich beim Finanzminister und Ratspräsidenten Löger herzlich bedanken, weil er natürlich auch versucht hat, gemeinsam mit dem Europäischen Parlament die Schwerpunkte in die Zukunft zu legen.

Da möchte ich auch dem Kollegen Viotti Dank aussprechen, weil es einfach wichtig ist, dass wir an die Zukunft denken, an die Jugend, und dass hier dementsprechend auch agiert wird.

Wir haben insgesamt 943 Mio. für die Prioritäten des Europäischen Parlaments zur Verfügung gestellt.

auf der anderen Seite ich glaube, es war ein guter Deal. Es ist ein Deal für die Bürgerinnen und Bürger Europas, weil letztlich dieses Geld ja zu 94 wieder zurückgeht für die Bürger, um hier international auch dementsprechend zu zeigen, dass Europa in der Lage ist, sich zu einigen.

Ich möchte mich bei allen Beteiligten sehr herzlich bedanken, auch bei der Kollegin Bogner Strauß, weil wir gezeigt haben, dass die österreichische Präsidentschaft leistungsfähig ist, dass wir kompromissfähig sind und dass Europa davon profitieren wird.